Datorită faptului că pin intermediul internetului putem beneficia de o gamă largă de servicii și facilități, acesta poate fi privit ca un bun public mondial la care fiecare trebuie să aibă acces necondiționat. Susțin ca prin programe concrete de finanțare europene să facilităm accesul la acest serviciu și să i dezvoltăm infrastructura de comunicații în toate regiunile Europei, în special în zonele rurale și în țările membre în curs de dezvoltare.

În același timp Uniunea Europeană trebuie să se asigure că existența și securitatea propriei infrastructuri de internet este bine protejată în fața atacurilor cibernetice de orice fel. Consider că eforturile depuse în această direcție trebuie să fie identificate și coroborate cu celelalte măsuri de protecție și bune practici adoptate de comunitatea internațională.